Vljudno prosim, da spoštujemo poslovnik, hvala lepa. Besedo ima Edvart Pavlič Pripravi naj se Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Podnebne spremembe so eden od ključnih izzidov izzivov sodobne družbe. Slovenija si je zadala cilj, da do konca leta dva tisoč dvajset doseže najmanj petindvajsetodstotni delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije. Zadala si je tudi sektorske cilje, in sicer sektor ogrevanje in hlajenje slabih enaintrideset, sektor električna energija dobrih devetintrideset, in sektor promet desetinpolodstotni delež obnovljivih virov energije. Po podatkih za leto dva tisoč sedemnajst skupno dosegamo enaindvajset in pol odstotkov. Na sektorju ogrevanja in hlajenja smo skladni s ciljem, na sektorju električne energije rahlo pod, na sektorju prometa pa kar krepko pod zadanim ciljem. Danes govorimo o kar obsežnih spremembah energetskega zakona. Spremembe lahko razdelimo v dve skupini: spremembe zaradi usklajenosti s predpisi EU in odločbo ustavnega sodišča, tu ne bi šel v podrobnosti. Naj le omenim, da so nujne z vidika pravne države in pa potrebne v izogib morebitnim potencialnim kaznim. Druga skupina pa zajema spremembe, ki so nastale na podlagi analize izvajanja energetskega zakona v praksi. Te spremembe so prvenstveno usmerjene v povečanje uporabe obnovljivih virov energije. Ne bi našteval vseh sprememb. Kar se meni zdi ključno, pa so naslednji ukrepi: možnost samooskrbe z obnovljivimi viri energije se razširi na večstanovanjske stavbe in na skupinsko samooskrbo. Prag za sofinanciranje odkupa električne energije iz obnovljivih virov energije se zniža na nazivno moč pol megavata. S tem se bo povečalo število zasebnih investitorjev, hkrati pa to pomeni, da bo v praksi večji interes tudi lokalnih skupnosti po uporabi tovrstne energije. Uvaja se nova kategorija prijaviteljev na razpise, tako imenovane promotorje. Gre za neke vrste koordinatorja, ki bo v imenu enega ali več interesentov prevzel vodenje projekta izgradnje sistema obnovljivih virov energije. Rešitev naj bi pritegnila ljudi, ki sicer ne bi pristopili k investiciji zaradi pomanjkanja časa ali znanja. Sektor prometa je naš največji onesnaževalec s toplogrednimi plini. Omenil sem že, da na tem segmentu zadanih ciljev ne dosegamo, zato se v zakonu določa strožje kazni za neizpolnitev obveznosti uporabe biogoriv v prometu. Trenutno veljavne kazni so namreč prenizke in ne stimulirajo distributerjev goriv k doseganju sektorskega cilja. Dodaja se zakonska podlaga za sprejem uredbe, ki bo določila vrsto naprav za proizvodnjo obnovljive električne energije, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Dodaja se tudi zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov v sistemu pametnega merjenja. S tem bo mogoče izkoristiti prednosti pametnih števcev, učinkoviteje upravljati s porabo in jo na ta način tudi zmanjšati. Cilju petindvajsetodstotni delež obnovljivih virov energije lahko zadostimo na dva načina, bodisi zgradimo zadostne kapacitete ali pa manjkajoče kapacitete uvozimo. In temu je namenjena določba v predlogu zakona, ki govori o možnosti uvoza manjkajoče zelene energije. Tu bi pa res apeliral na ministrstvo in na vse deležnike, da storijo potreben napor, da bomo cilje dosegli sami. To določilo razumem kot skrajni ukrep, kot neke vrste varovalko v smislu zmanjšanja finančnega bremena, ker čezmejni nakup čiste zelene energije bi bil ekonomsko bolj smiseln kot plačilo zaradi nedoseganja ciljev, plačilo kazni zaradi nedoseganja ciljev, ampak samo v primeru, ko na noben način naših ciljev ne bi mogli doseči z lastno proizvodnjo. Glede na navedeno smatram, da so predlagane spremembe zakona smiselne in da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.